frú forseti ég þakka háttvirtum þingmanni illuga gunnarssyni fyrir góða ræðu sem ég var að langmestu leyti sammála það er dálítið athyglisvert að þeir skuli eiga að teljast stuðningsmenn sömu ríkisstjórnar háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson og háttvirtur þingmaður árni páll árnason

vaxtastigið og þessi mikli vaxtamunur milli íslands og nágrannalandanna er mikill hausverkur og það ástand er auðvitað ekki sjálfbært til lengdar sú staðreynd ein að við erum með hérna á fóðrum í hagkerfinu fimm hundruð til átta hundruð milljarða af erlendu spákaupsfé sem blóðmjólkar vaxtamuninn úr landi í mánuði hverjum er ein og sér næg sönnun þess að þetta ástand er ekki vænlegt stóra spurningin er auðvitað af hverju hafa menn ekki fyrir löngu farið í þá endurskoðun sem menn svona tala hér utan að og af hverju er enn í gildi óbreytt samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar og seðlabanka frá því í mars tvö þúsund og eitt tvennt vil ég svo nefna sem háttvirtur þingmaður ræddi um annars vegar orkuiðnaðurinn ég held að það séu mistök misskilningur af háttvirtum þingmanni og öðrum sem það gera að stilla ágreiningnum upp um allt eða ekkert um að þetta snúist um það hvort menn vilji nýta orkulindir í landinu eða ekki ég held að það sé enginn ágreiningur um það ágreiningurinn um hvernig hvenær í hve miklum mæli og í þágu hvers við viljum fyrst og fremst að það sé gert á sjálfbærum forsendum að viðhöfðum varúðarreglum og í þágu fjölbreytni og nýsköpunar í íslensku atvinnulífi en höfnum hinni blindu og einsýnu álvæðingarstefnu hitt sem ég vil nefna og væri fróðlegt að ræða í lengra máli er þetta með útrásina og niðurgreiðslu á því að íslendingar fjárfesti erlendis en ekki heima hjá sér ef við segjum nú að þeirri niðurgreiðslu sé að hluta lokið með núverandi gengi á krónunni hvernig ætla menn þá að stuðla að því að eðlilegar og heilbrigðar og fjölbreyttar fjárfestingar íslendinga hjá sjálfum sér geti komist í gang á nýjan leik eða á áfram að búa við það að íslendingar fjárfesti lítið eða ekkert hér en útlendingar haldi þessu uppi með áliðjum fjárfestingum